Pane kolego, vy jste tady zmínil, že členské státy chtějí převzít odpovědnost za hlídání hranic, jmenoval jste Maďarsko, jmenoval jste Itálii.